formúleruð mér finnst hins vegar umræðurnar um þetta kannski ekki sérstaklega uppbyggilegar að morgni dags það mæðir mikið á alþingi næstu daga og það verður horft til þess hvernig alþingi skilar sínu hlutverki það liggja fjölmörg mikilvæg frumvörp fyrir sem að stærstum hluta eru umbótafrumvörp eru aðgerðir sem tengjast efnahagsástandinu atvinnuástandinu og almennt ástandinu í okkar samfélagi að

þingmönnum skolar inn á alþingi á nýjan leik þá er það dapurlegt að þeir skuli að morgni dags koma hingað í ræðustólinn svo skjálfandi af verkkvíða að þeir þurfa að halda sér í stólinn og spyrja með angist í röddinni eiga bara að verða kvöldfundir kvöld eftir kvöld við hverju búast menn þegar tugir og aftur tugir mála liggja á dagskrá og það á að reyna að ljúka þinginu fyrir tiltekinn tíma á grundvelli samkomulags sem gert var fyrir löngu síðan og nú fer að koma upp spurningin standa menn við það samkomulag að reyna að halda starfsáætlun alþingis og ljúka þeim verkum sem hér þarf að ljúka